Herr Präsident! In einer Europäischen Union, in der wir in allen Bereichen Entwicklungen zur Renationalisierung erkennen, sollte der Vertrag von Lissabon ein Instrument sein, mit dem eine neue gemeinschaftliche Politik geschaffen wird die Gemeinsame Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik.

B. den Titel Außenminister der Europäischen Union nicht wollten, was am Ende dann zu diesem Namen Hoher Repräsentant oder Hohe Repräsentantin geführt hat. Das ist auch verständlich, neben der Steuerpolitik, neben der Innenpolitik ist die souveräne Außenpolitik eines der Kernmerkmale sozusagen ein Identitätsmerkmal nationalstaatlicher Souveränität. Und diese Souveränität auf eine supranationale Institution zu übertragen, ist gerade im Bereich der Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik eine mutige und auch schwierige Sache. Wir müssen uns allerdings im Europäischen Parlament gemeinsam mit der Hohen Repräsentantin eine ganz andere Frage stellen, nämlich Was ist eigentlich die Rolle dieser Union als eigenes Organ in der internationalen Politik?

Die Kritik ist inspiriert von Leuten, die ihrerseits nichts anderes im Kopf haben, als zunächst einmal ihre nationale Außenpolitik, ihre nationalen Interessen an die allererste Stelle zu setzen und ohne Konsultation mit irgendeinem Partner unilateral irgendwelche Entscheidungen zu treffen,

Schauen wir uns doch das Libyen Engagement an! Selten gab es eine besser sichtbare Spaltung der Europäischen Union in ihrer internationalen Politik, in ihrem internationalen Engagement als bei der Frage Wie verhalten wir uns eigentlich gegenüber Libyen? Es gibt gerade in den großen Hauptstädten der Europäischen Union die Neigung, die Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik der EU als Fortsetzung der eigenen nationalen Politik mit europäischen Mitteln zu betrachten.

die in ihren Konsensbereichen von mir, der Hohen Repräsentantin, definiert wird. Ja, ich bin dafür, dass wir ein solches Büro, wie Sie es beschrieben haben, in Libyen eröffnen, weil Sie als Hohe Repräsentantin und die Union selbst wir als eigenes Organ sicher eine Glaubwürdigkeit humanitärer und politischer Art haben, eine höhere Glaubwürdigkeit als die Staaten, die gezwungenermaßen zu militärischen Maßnahmen in Libyen greifen, die ihrerseits aber noch im Herbst des vergangenen Jahres auf der größten Waffenmesse Libyens mit den größten Ständen der Waffenexporteure vertreten waren. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien sind die Hauptlieferanten von Waffen der Armee von Herrn Gaddafi, die die Aufständischen dort bekämpft. Das ist nicht die Glaubwürdigkeit, die Europa braucht. Die Glaubwürdigkeit, die Europa braucht, ist die der Soft Power die beim Aufbau der Demokratie hilft, die ein Büro eröffnet, um zivilgesellschaftliche Entwicklungen zu unterstützen, die die internationale Kooperation der Europäischen Union nicht etwa als die Unterwerfung anderer unter die diplomatischen, ökonomischen Interessen unilateraler Art definiert, sondern die auf gleicher Augenhöhe partnerschaftliche Politik von Weltregionen miteinander betreibt. Das ist meiner Meinung nach die Vision der Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik der Europäischen Union.

Dann finden Sie meiner Meinung nach mit den drei Ms und den drei Cs die Partner im Europäischen Parlament. Wir als sozialdemokratische Fraktion wissen, dass wir uns in den Anfängen der Kooperation zwischen Ihnen und dem Parlament befinden, und da gibt es sicher immer auch noch Dinge zu verbessern. Deshalb wiederhole ich mein Angebot ich glaube im Namen der meisten Kolleginnen und Kollegen Für Ihre Vision einer gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik finden Sie in diesem Haus sicher deutlich mehr Partner als in der Versammlung der 27 Außenminister, die ich alle respektiere, aber die alle ein Problem haben, sie sind die Außenminister eines einzelnen Landes.

diplomatische Vertreterin eines ganzen Kontinents!